Santé environnementale, sécurité au travail, protection des services publics, logements, lutte contre la précarité énergétique, revenu universel, réduction du nombre de sans abri, tous ces sujets sont les conditions d'une transition juste et nécessaire.

Le réchauffement climatique accélère ces inégalités et celles ci participent à renforcer les arguments de l'extrême droite et à déstabiliser notre Europe. Nous attendons beaucoup plus d'engagement sur la justice sociale, et je souhaite vous réaffirmer ici que nous, écologistes, nous attendons mieux et ferons tout pour que la construction de ce pilier social devienne une réalité concrète pour tous nos concitoyens partout en Europe.